Herr Präsident, Frau Kommissarin! Das Gesetz zu den Schutzklauseln, insbesondere zu den begleitenden Maßnahmen für europäische Bananenbauern, das wir heute hier diskutieren, stellt einen guten Kompromiss dar, der sicherlich nicht einfach zu erreichen war, aber letztendlich doch in letzter Minute einen Handelskonflikt vermieden hat. Kleinbauern brauchen Schutz. Importeure und Exporteure brauchen Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit, und zwar in der Realität des wirtschaftlichen und sozialen Alltags aller beteiligten Seiten. Das Gesetz bildet den letzten Baustein im Beitrittsprozess Ecuadors zu dem Handelsabkommen mit den Andenstaaten Peru und Kolumbien, für das ich hier Berichterstatter sein durfte. Ecuador wollte diesen Beitritt aus ökonomischen und politischen Zwängen heraus und zugleich, um den eigenständigen Weg nachhaltiger Entwicklungen des Buen Vivis fortzusetzen. Das heutige Gesetz soll uns bei unserer Aufgabe und Pflicht unterstützen, in den kommenden Jahren darüber zu wachen, dass das Abkommen positiv für das Wohl unserer Bevölkerung ist, und zwar auf der Seite beider Vertragsparteien. Ich hoffe, dass sich diesmal meine negativen Befürchtungen und die meiner Fraktion nicht bewahrheiten und dass wir mit diesem Abkommen einen Schritt vorankommen.